Je tiens à préciser, Madame Gebhardt, que vous avez fait le maximum pour avoir les meilleurs compromis, mais je pense que, malheureusement, il y a des lignes rouges qui sont franchies dans ce rapport et qui font qu'on ne peut pas voter en sa faveur. Je voudrais dire aussi que vous avez bien pris soin de préciser qu'il ne fallait pas mélanger les responsabilités et je ne veux absolument pas mélanger les responsabilités non plus, entre ce qui relève des États membres et ce qui relève du niveau européen. Si la France, par exemple, a transposé la directive sur les services en faisant le choix d'y intégrer les crèches quand l'immense majorité des autres pays ont fait le choix inverse, c'est bien la responsabilité du gouvernement français et pas de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas du tout pour critiquer la façon dont la directive a été transposée en France que le groupe des Verts, aujourd'hui, vote contre ce rapport.

Malheureusement, cette étude d'impact sur la qualité des emplois et des services, on n'a pas pu l'intégrer dans le rapport. On a également demandé une étude d'impact sur le coût pour les administrations publiques.